Ich habe für den Änderungsantrag der Grünen gegen Herrn Schröder gestimmt, weil er der bestbezahlte der nützlichen Idioten ist in der derzeitigen Propaganda Show, die der Kreml auf der Krim veranstaltet.

Und er verfolgt die demokratische Mehrheit der dort lebenden ukrainischen Russen, die Krimtataren und andere Minderheiten in einer Art und Weise, die ausgesprochen gefährlich ist.

Herr Putin kann leicht sein Gesicht wahren, indem er sich aus dem Nachbarland zurückzieht und ihm das Selbstbestimmungsrecht einräumt und aufhört mit seiner völkerrechtswidrigen Invasion in einem unabhängigen europäischen Land!